Az előző vitákban is tapasztalhattuk, hogy a gazdasági válság és az abból való kilábalás valamennyiünket foglalkoztat és tág figyelem kíséri. A Foglakoztatási és Szociális Bizottság néppárti koordinátoraként csak megerősíteni szeretném, hogy minden egyes dosszié, amely elénk kerül, számunkra egyik legfontosabb elemét támogatjuk, nevezetesen a munkahelyek megvédését, munkahelyek létrehozását, új munkahelyek kialakítását.

Korábbi, ma is működő magyar tapasztalatok alapján Széchenyi kártyának hívták ezt az eszközt, ahol a cél ugyanaz volt, mint mostani esetben pici kisvállalkozások számára kicsi, rövidtávú hiteleknek a folyósítása.

Nagyon sok embert foglalkoztatnak, egyes országokban ez a szektor 90 nál is több embert foglalkoztat, nálunk például így van, 90 nál is több céget, vállalkozást jelent, és nincs szükségük nagy pénzre, nem akarnak sok kamatot fizetni, átmeneti forgóhitelre, átmeneti segítségre van adott esetben

Na erre a problémára nyújt segítséget a Bizottság javaslata és úgy, ahogy a jelentéstevő kollega elmondta, valóban széleskörű támogatás és egyetértés kíséri ezt a javaslatot. Fontosnak tartom tehát, hogy minél hamarabb megegyezzünk a